virðulegi forseti staða íslenskrar tungu var til umræðu í þessum sal fyrir ekki svo löngu þegar háttvirtir þingmenn ólöf nordal lagði fram fyrirspurn um hvort til stæði að tryggja stöðu íslenskrar tungu í lögum eða stjórnarskrá þá vakti athygli mína hversu margir þingmenn kváðu sér hljóðs um þetta mál þó að ræðutími hvers og eins væri stuttur en ég dró þá ályktun að þetta mál brenni á mörgum enda kannski engin furða þar sem íslensk tunga skipar jú mjög stóran sess í sjálfsmynd þessarar þjóðar kannski stærri en hjá mörgum öðrum þjóðum

voru ort kvæði og ritaðar sögur á þessu norræna tungumáli og þegar íslendingar háðu sjálfstæðisbaráttu sína á nítjándu öld vísuðu menn einmitt til þessara fornu tíma og það má segja að þá hafi íslensk tunga einmitt orðið órjúfanlegur þáttur í sjálfsmynd okkar sem þjóðar og æ síðan hafa íslendingar skilgreint sig að hluta til út frá því tungumáli sem þeir tala sú sjálfsmynd líklega best staðfest með orðum snorra hjartarsonar þegar hann talaði um landið og tungu sem þrenningu eina og sanna fólk hefur áhyggjur af stöðu tungunnar klassískar áhyggjur eða sígildar en kannski meiri ástæða til nú en oft áður tungan hefur að sjálfsögðu þróast hér á landi eins og annars staðar það er íslensk tunga hefur tekið breytingum eins og önnur tungumál og aðstæður hennar eru í rauninni allt aðrar nú en fyrir nokkrum áratugum samfélagið hefur tekið stórstígum breytingum á skömmum tímatækniframfarir verið mjög örar samfélagið hefur breyst úr sveitasamfélagi í nútímalegt borgarsamfélag þar sem sveitir landsins hafa átt undir högg að sækja og sú þróun hefur í raun verið mjög hröð það dugir í raun að skoða bókmenntir fjórða og fimmta áratugar þessarar aldar til að sjá þær stórfenglegu breytingar sem hafa orðið á samfélagsháttum þessu hefur auðvitað fylgt aukið framboð af afþreyingu það má segja að það hafi margfaldast og yfirgnæfandi meiri hluti þeirrar afþreyingar sem við njótum og neytum er á öðru tungumáli en íslensku og þá ekki síst á ensku íslendingar telja sig bókaþjóð en rannsóknir sýna að bóklestur barna og unglinga hefur farið ört minnkandi hjá fullorðnu fólki er ekki óalgengur skammtur ein bók á ári og kannski ekkert skrýtið þegar framboð annarrar afþreyingar er jafnmikið og raun ber vitni þetta hefur hins vegar valdið áhugamönnum um tunguna nokkrum áhyggjum því að lestur er líklega ein besta aðferð til að vanda mál sitt sem þekkist það er þó ekki allt svart og sumir hafa bent á að líklega hafi aldrei jafnmikið verið ritað og lesið á íslenskri tungu á netinu og ég vísa þá í bloggið tjáningu tuttugasta og fyrstu aldarinnar íslendingar hafa verið sjálfum sér líkir og þeir blogga af sama krafti og þeir taka upp allar nýjungar en bloggheimurinn sýnir ótvírætt að íslenskunotkun hefur breyst mjög fólk er óhrætt að tjá sig sem er afar jákvætt vandar sig að sama skapi mjög lítið þannig að málvöndun er á undanhaldi og tengist því kannski að fólk er mjög vant að skrifa og lesa mjög hráan texta

eru mjög breyttar aðstæður sem tungan býr við núna en bara fyrir lokum árum og áratugum aðaláhyggjuefnið tel ég vera í fyrsta lagi það hvort íslenskan sé að hverfa af einhverjum sviðum samfélagsins til dæmis hvort það sé hætt að tala eða hugsa á íslensku í tilteknum atvinnugreinum það var uppi mikið fár hér fyrr í haust þegar fólk ræddi að það gæti ekki farið í bakarí og keypt hjónabandssælu og ástarpunga heldur bara bent á mismunandi lagaðar kökur menn hafa líka nefnt bankana sem ekki aðeins vilja taka upp erlenda gjaldmiðla heldur tala um þá á ensku og það er kannski áhyggjuefni því að ef viðskipti hér á landi eiga öll að fara fram á ensku er hætt við því að við hættum að tala um þau á íslensku að tungumálið á þessu sviði staðni og hverfi því tungumál lifir á notkun tungumál eru ólík dauðum hlutum það fer ekki vel með þau að nota þau ekki það er best að nota þau sem mest undir sem flestum kringumstæðum um allt mögulegt og ómögulegt milli himins og jarðar þau veðrast ekki af notkun heldur þróast og því er áhyggjuefni ef tungumálið hverfur af tilteknum sviðum samfélagsins það held ég að við þurfum að ræða hér betur af öðru tilefni til dæmis ef við tökum upp umræðu um móðurmálskennslu á skólastigum til dæmis í tengslum við þau frumvörp sem boðuð hafa verið um skólastigin því að ég tel að það skipti miklu máli að efla móðurmálskennslu hér í kerfinu á öllum skólastigum einmitt og horfi þá jafnt til leikskóla sem háskóla hitt áhyggjuefnið sem ég vil nefna er það sem þessi þingsályktunartillaga snýst um og það er sú staðreynd að íslenskur vinnumarkaður hefur gerbreyst á undanförnum árum miðað við hagtölur tvö þúsund og sex voru átján þúsund erlendir ríkisborgarar hér á landi og ljóst að þeir sem eru á vinnumarkaði þurfa allir að eiga veruleg samskipti við íslendinga í störfum sínum og það er alveg sama hvort það er byggingarvinna eða strætóakstur eða vinna á leikskóla eða elliheimili afgreiðsla þeir sem til þekkja telja að erlendum ríkisborgurum hafi fjölgað fremur en hitt og erlent fólk á vinnumarkaði sé langt yfir tuttugu þúsundum tæplega þrjátíu og fimm prósent félagsmanna eflingar eru nú erlendir bara svo dæmi sé tekið við þekkjum alveg þau störf sem þar eru unnin þannig að það er nú svo komið og svo heyrir maður að íslenska heyrist jafnvel sjaldan á sumum vinnustöðum ekki síst í byggingargeiranum og umönnunarstörfum hvað hefur komið í staðinn jú allsherjar íslenska það er bágborin enska sem enginn á staðnum á að móðurmáli kemur í staðinn hindrar eðlileg samskipti og kemur í raun í staðinn fyrir eðlileg samskipti þetta tel ég áhyggjuefni og miklu skipta að við bregðumst við sú tillaga sem hér liggur fyrir til þingsályktunar snýst um aðgerðaáætlun um íslenskukennslu fyrir innflytjendur og þar teljum við ljóst að þar þurfi bæði atvinnurekendur og stjórnvöld að taka höndum saman við leggjum hér til að það verði gerð áætlun um að efla íslenskukennslu fyrir innflytjendur hér á landi til fimm ára efnt verði til samráðs við fulltrúa allra skólastiga verkalýðshreyfinguna atvinnurekendur og símenntunarmiðstöðvar um land allt og að þessari vinnu skuli lokið fyrsta mars tvö þúsund og átta við setjum hér upp fimm markmið fyrstu að efla símenntunarmiðstöðvar til að kenna innflytjendum íslensku og jafnframt að miðstöðvunum verði gert kleift að halda námskeið um íslenska menningu og fjölmenningu annars að íslenskukennsla á vinnumarkaði verði efld í því augnamiði að tryggja lágmarkskunnáttu erlendra starfsmanna í tungumálinu með áherslu á það mál sem talað er í starfsumhverfi þeirra þetta er í raun sú aðferð sem talin er hafa gefist hvað best það er að atvinnurekendur hafa staðið fyrir íslenskukennslu inni á sínum vinnustöðum innan vinnutíma og gert fólki kleift að tala um sitt starf á íslensku sem er auðvitað fyrsta skrefið þriðja að tryggt verði að börn innflytjenda og foreldrar þeirra fái allar nauðsynlegar upplýsingar um réttindi sín og skyldur um leið og skólaganga hefst og slíkt gildi um öll skólastig þar nefnum við sérstaklega ungmenni á aldrinum sextán til átján ára sem hingað flytjast því að sá hópur er kannski sá sem hefur orðið út undan hér eru reknar ágætar móttökudeildir fyrir börn sem eru að hefja nám í grunnskólum en þegar komið er á hærri skólastig myndast ákveðið gap í kerfinu mun ég nefna það nánar á eftir fjórðu að efla kennslu í íslensku sem öðru máli í íslensku og kennslufræðideildum háskóla landsins fimmta að grunnmarkmið íslenskunáms fyrir innflytjendur verði vel skilgreind og tryggt að allir innflytjendur eigi rétt á gjaldfrjálsri íslenskukennslu í samræmi við þau grunnmarkmið það er að við setjum ákveðin grunnviðmið um þá þekkingu eða kunnáttu sem innflytjendur þurfi að hafa á málinu og þeir geti þá sótt sér þá kennslu gjaldfrjálst og svo bætt við sig að eigin ósk það er ljóst að menntamálaráðuneytið og stjórnvöld tóku við sér í raun á síðasta ári eða á þessu ári í raun þegar síðastliðið vor stjórnvöld veittu hundrað milljónir króna til íslenskukennslu fyrir innflytjendur og þá kom í ljós að ásóknin í námið var miklu meiri en búist hafði verið við menn höfðu óljósar hugmyndir um að um þúsund manns mundu sækja námskeiðin en raunin varð sú að sjötíu umsóknir bárust um styrki að upphæð hundrað fjörutíu og fjórar milljónir króna fyrir tæplega fimm þúsund nemendur alls voru tæplega fjögur þúsund tvö hundruð nemendur skráðir á námskeiðin og í margs konar kennslu það er náttúrlega það sem skiptir hér máli að það sé ákveðin fjölbreytni í þessu kennsluformi ég nefndi hér áðan kennslu úti á vinnustöðum kennslu í símenntunarmiðstöðvum sem fólk getur sótt sér sjálft og annað slíkt nemendur dreifðust þannig að um helmingur var á höfuðborgarsvæðinu og um helmingur á landsbyggðinni þegar ljóst var hversu mikil þörfin var í raun veittu stjórnvöld að nýju hundrað milljónir króna í verkefnið í ágústmánuði tvö þúsund og sjö var kynnt um það sjöunda ágúst síðastliðnum ég tel að þetta hafi auðvitað verið afar gott framtak en ég tel að nú þurfum við að horfa fram á veginn því að ég held að þetta sé ekki átaksverkefni fjöldi innflytjenda á íslenskum vinnumarkaði er viðvarandi og það skiptir máli að við höfum þar af leiðandi langtímasýn og út á það gengur þessi aðgerðaáætlun það liggja fyrir miklar upplýsingar sem unnar hafa verið á vegum stjórnvalda og annarra aðila um greiningar á ástandinu og hvað hentar hverjum og annað slíkt og tel ég í rauninni ekki þörf á mikilli undirbúningsvinnu heldur í rauninni bara að ákveða þær aðgerðir sem við teljum að skipti mestu fyrir þá sem hingað koma og starfa og lifa ég vil nefna sérstaklega fræðslusjóði verkalýðshreyfingar og vinnuveitenda eins og landsmennt og starfsafl þau hafa veitt verulegan hluta styrkja sinna í íslenskukennslu fjörutíu og sex prósent árið tvö þúsund og sex þetta eru auðvitað þeir starfsmenntasjóðir sem eiga að sjá um alla símenntun þeirra starfsmanna sem greiða í þá þannig að þetta hefur auðvitað tekið frá öðrum verkefnum ég tel því mjög mikilvægt að stjórnvöld taki aukna ábyrgð á sínar herðar í þessum efnum til frambúðar og hafi þar langtímasýn að leiðarljósi skipuleggja þarf starfið svo að fjármunirnir nýtist líka sem best því að þegar við erum að veita hér hundrað milljónir hér og hundrað milljónir þar þá auðvitað eðlilega nýtast fjármunirnir verr en ef við erum með skipulagða áætlun fram í tímann það þarf líka að skilgreina hvernig samstarfi hins opinbera við fulltrúa verkalýðshreyfingar atvinnurekenda og ólíkra skólastiga verður háttað ég tel einnig mikilvægt að áætlanir feli í sér leiðir til að auðvelda börnum svokallað menningarlæsi til að auðvelda þeim að aðlagast samfélaginu við heyrum það talsvert frá þeim innflytjendum sem hingað hafa komið að það er ekki bara tungumálið það er menningin bara hvað er fyndið er mjög ólíkt milli menningarheima og það skiptir miklu máli ef við ætlumst til þess að innflytjendur aðlagist samfélaginu og við lögum okkur að þeim að við komum til móts við það bara með þessari kynningu á innlendri menningu og að sama skapi auðvitað að við kynnum okkur hugmyndir um fjölmenningu þetta þarf að fara saman ég nefndi áðan ungmenni á aldrinum sextán til átján ára við þekkjum dæmi þess að hingað komi börn á þessum aldri frá svæðum þar sem hefðbundin menntun er mjög ólík því sem gerist í íslensku skólakerfi þau eiga mjög erfitt með að fóta sig í íslensku samfélagi koma til dæmis frá málsvæðum þar sem tungumálin eru af allt öðrum rótum hafa ekki lært ensku hvernig förum við með það þegar hingað kemur drengur á átjánda aldursári sem hefur verið alinn upp í tíbetsku búddaklaustri með alla þá menntun sem hann hefur og hún nýtist honum ekki neitt þetta er bara eitt dæmi um fólk sem hefur hingað komið og upplifir það í rauninni að lenda milli skips og bryggju ég nefni það líka í aðgerðaáætluninni að að kenna íslensku sem móðurmál fólks er allt annað en að kenna íslensku sem annað mál það þekki ég af eigin reynslu sem íslenskukennari að slík kennsla krefst gerólíkrar nálgunar hér á landi er farið að kenna kennslufræði í íslensku sem annars máls það er ekki lengra síðan en einhver tíu ár eða eitthvað slíkt og ég tel að þá kennslu þurfi að efla sérstaklega í kennslufræðideildum allra þeirra háskóla sem bjóða upp á nám í kennslufræðum og í íslenskunámi á háskólastigi að lokum teljum við að það skipti máli að þessi grunnmarkmið verði skilgreind hvað við teljum eðlilegan grunn að innflytjendur njóti gjaldfrjálsrar íslenskukennslu í samræmi við þau til að tryggja jafna stöðu og jafnt aðgengi að þessari bráðnauðsynlegu menntun sem er auðvitað ekki bara mikilvæg fyrir innflytjendur heldur samfélaginu öllu það er von mín að þessi tillaga hljóti góðan hljómgrunn því að hún er mjög mikilvægur liður í því að við getum haldið áfram að tala mál forfeðranna við getum áfram notið okkar bókmennta og sögu milliliðalaust og við búum hér áfram í einu samfélagi sama af hvaða rótum við erum komin ég held að það sé ljóst að tungumálið skiptir svo miklu fyrir þessa þjóð sjálfsmynd þessarar þjóðar

vona í ljósi þeirra umræðna sem hér urðu um daginn að þessi tillaga hljóti góðan hljómgrunn og fái hér afgreiðslu áfram til umsagnar